Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa državna sekretarka, spoštovani direktor, spoštovani kolegi in kolegice! Jaz bi mogoče tam začel, kjer je gospod Möderndorfer končal. Verjetno ni lahko posamezniku živeti vedno, z, bom rekel, neke vrsto zavestjo, da so, bom rekel, kolektivni krivci, da so vsak dan obdolženi nečesa in po navadi hitro stigmatiziramo celotno skupnost, čeprav je morda kakšen posameznik naredil kakšno zadevo, ki ni prav. V tej zadevi se oglašam tudi zato, ker, živim pač na območju, kjer živi tudi romska skupnost in, lahko rečem, da precej dobro poznam, bom rekel, situacijo na narodnostno mešanem območju, tudi kar se romske skupnosti tiče in, ko včasih v časopisih prebiram, bom rekel, romsko problematiko, me kar začudi, ker, mislim, da je glede na to, kar smo delno tudi danes slišali, mislim, da je to problematiko treba še veliko bolj, kako bi rekel - z občutkom obravnavati in, vidi se, da je, oziroma vsaj moja izkušnja je nekako takšna, da, bom rekel, so problemi na različnih koncih Slovenije zelo različni. Jaz lahko a za ta severovzhodni del oziroma izrazito za to dvojezično območje lahko povem, da je bom rekel, da so zadeve precej dobro urejene. Ne bom rekel, da ni bilo nikoli nobenih problemov, moram pa tudi povedati, da je zelo malo problemov s tistimi, ki, bom rekel, ki so domačini, ki, bom rekel, so avtohtoni, če smem temu tako reči. Veliko več problemov imamo oziroma smo imeli z, romskimi družinami, ki so se priselile k nam. Nekako so se oni težje integrirali in, dejansko so bili tudi problemi, v katerih smo danes, mogoče večkrat slišali. Jaz mislim, da je odgovornost pri tem vprašanju odgovornost države s, zelo velika, vsaj tako pomembna, pa mislim, da je tudi odgovornost in pristop, lokalne skupnosti in jaz se to lahko pohvalim predvsem - poznam problematiko na območju občine Lendava in moram povedati, da so zadeve tam zelo dobro urejene, da Romi živijo, da večina Romov žive živi sicer v romskem naselju, ampak imajo, bom rekel, tudi bivalne razmere kar na solidnem, nivoju. Ravno pred kratkim so pridobili tudi skupni skupne prostore, ampak, mislim, da je to tudi država do neke mere ostala dolžna, kar se, izvajanja zakonodaje tiče. Sicer je bilo danes rečeno, da se veliko sredstev porabi za, bom rekel, to reševanje romske problematike, ampak mislim, da še vedno, vsaj ni dovolj ali pa ni pravilno, usmerjeno pri, bom rekel, revitalizaciji oziroma legalizacijah romskih naselij, ker tega bi želeli, tudi, bom rekel, v našem koncu končati. Tega upam zato reči, ker se, preden sem se, bom rekel, oglasil, sem se seveda posvetoval s predstavniki romske skupnosti, ker, bom rekel, zaupam njihovim mnenjem, ker oni sami dejansko to problematiko veliko bolje poznajo od, nas. Torej jaz mislim, da bi to zadevo bilo potrebno nekako nadgraditi, da ta tam, kjer dejansko romske skupnosti želijo neke vrste integracijo, želijo, bom rekel, živeti oziroma spoštovati zakone in mislim, da jim je vseeno treba omogočiti, da lahko to tudi dejansko storijo. Lahko se tudi pohvalim s tem, da na našem območju večina koliko seznanjen, dejansko vsi otroci hodijo tudi v dvojezične vrtce, dvojezične šole in mislim, da je to najboljši primer, integracije. Tu so mi tudi predstavniki romske skupnosti povedali, da bi jim zelo veliko pomenilo, v kolikor bi recimo Ministerstvo za šolstvo dovolilo, da bi lahko v vrtcih in šolah bili zaposleni tudi romske pomočnice oziroma pomočniki, ki mogoče nimajo, visokošolske izobrazbe, ampak s srednješolsko izobrazbo, ker za te otroke je, bom rekel, znan obraz v šoli, v vrtcu, veliko pomeni in bi se še veliko lažje integrirali. Na koncu bi mogoče samo še toliko povedal, da v letošnjem letu smo imeli, dan romske kulture in moram povedati, da sem bil zelo ponosen na to, kako so ta program izvedli skupaj z Ljudsko univerzo, ker v tem programu so sodelovali pripadniki romske skupnosti, večinskega naroda, pripadniki madžarske skupnosti in, mislim, da bi takšne prireditve in takšen odnos, spoštovanje samega sebe in spoštovanje druge skupnosti, moralo biti vodilo vsem nam, če želimo živeti v strpnem in, s strpnem svetu in upam, da bo, bom rekel, tega spoštovanja, vse več. Hvala lepa.